virðulegi forseti það er ekki svo að ég eða aðrir stjórnarandstöðuþingmenn ímynda ég mér veigri mér neitt við því standa hér kvöld og nætur við að ræða mál sem eru mjög hugleikin

sú umræða dragist eitthvað fram á næturkvöld og nætur